Car en quoi a consisté, jusqu'ici, la politique industrielle en Europe, sinon à faire des cadeaux fiscaux ou réglementaires en assouplissant les normes sociales et environnementales?

En affranchissant la finance du monde réel, on lui a ouvert toutes grandes les portes du casino, un casino où pile je gagne, face l'État paie! Fini le temps des profits durement gagnés à force d'innovation et de travail, au risque de l'investissement à long terme! Le temps de l'argent facile pour quelques uns est venu. Les rendements fous de la haute finance ont donné le ton. Dans l'économie réelle, il faut offrir à des actionnaires de plus en plus gourmands et de moins en moins patients des profits en réalité incompatibles avec une économie de marché concurrentielle et durable. Les uns après les autres, de grands groupes industriels sont tombés sous la coupe de financiers, dont Lakshmi Mittal n'est que l'exemple le plus criant.

La priorité absolue est, selon nous, de fermer les portes du casino financier et de ramener la finance à son rôle de soutien de l'économie réelle. À l'heure où la détermination de certains semble fléchir, je pense au contraire que nous devons redoubler nos efforts. Il est temps aussi d'investir pour mettre l'Europe à la pointe de la transformation écologique de notre économie. C'est en innovant pour devenir les champions du monde de l'efficacité en ressources et en énergie que nous assurerons au mieux l'avenir de notre industrie. Enfin, il faut sortir de la logique des accords de libre échange visant uniquement le commerce au prix d'un nivellement par le bas des normes sociales et environnementales. Chers collègues, à l'heure où nous nous parlons, un citoyen européen sur quatre vit sous le seuil de pauvreté.